Mein Wunsch an die neue Kommission ist, dass sie sich verstärkt um die kleinen und mittleren Betriebe bemüht.

Wir müssen vor allem darauf schauen, dass die Bonität bei den kleinen und mittleren Betrieben erhöht wird, weil gerade in Krisenzeiten Risikokapital von besonderem Interesse ist, um weiterhin gute Löhne bezahlen zu können. Wir müssen im Wettbewerb stärker werden, und dafür müssen wir die Infrastruktur besser unterstützen.

Und wir müssen die berufliche Aus und Weiterbildung stärken. Das ist eine große Aufgabe für die Europäische Kommission.